Propunerea de rezoluție ce are ca subiect cazul foștilor membri ai guvernului ucrainean este necesară pentru a respecta principiile de bază ale Uniunii Europene, începând cu respectarea drepturilor omului. Nu justiția din Ucraina îngrijorează cel mai mult, ci posibilul amestec al politicului în activitatea justiției. Uniunea Europeană, ca o comunitate de drept și de valori, trebuie să vină în sprijinul membrilor fostului guvern ucrainean, pentru a se respecta principiul prezumției de nevinovăție și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Doresc să atrag atenția asupra necesității continuării și intensificării reformelor în Ucraina, a alinierii legislației la prevederile și obligațiile comunitare ca elemente esențiale în perspectiva apropierii de Uniunea Europeană. Succesul procesului de reformă asumat de Ucraina va depinde de promovarea și respectarea principiilor democratice, a statului de drept și transparenței. Legat de acuzațiile aduse Iuliei Timoșenko și foștilor membrilor ai guvernului, nu se poate acționa cu un abuz de putere la o acuzație de abuz de putere.